Ich bin etwas in Sorge, dass wir bei der Debatte, die wir hier führen, die ökonomischen und politischen Realitäten in Europa und in der Welt tatsächlich mit in Betracht ziehen. Die ökonomische Realität in Europa ist, dass wir seit Jahren erneuerbare Energieträger fördern und jetzt feststellen müssen, dass uns die Kosten aus dem Ruder laufen und das ist keinesfalls ein deutsches Phänomen. Überall werden diese Subventionen zurückgedreht, weil man sie sich einfach nicht mehr leisten kann. Zu den politischen Realitäten gehört, dass der Rest der Welt eben nicht mit uns ist, wenn es darum geht, ein ambitioniertes Klimaschutzabkommen zu betreiben. Und ich frage alle die, die die Welt retten wollen Sollte das überhaupt möglich sein, können wir das tatsächlich von Europa aus alleine tun? Wenn wir jetzt drei verbindliche Ziele erneut diskutieren, dann wiederholen wir Erfahrungen der Vergangenheit. Denn wir sind mit dem, was wir gemacht haben, nicht wirklich gut gefahren. Wir nehmen unsere Wirtschaft an ein Gängelband, wenn wir CO 2 verringern wollen, Energieeffizienz erhöhen wollen und gleichzeitig erneuerbare Energien fördern wollen. Ich denke, dass das auch nicht kompatibel ist mit der Mitteilung der Kommission, die auch erst ein paar Tage alt ist und wo es um die Renaissance der Industrie in Europa geht.